Das Partnerschaftsübereinkommen verpflichtet die EU und Ägypten, Menschenrechte auf der Basis von internationalen Standards zu achten und zu fördern. Die Realität in Ägypten sieht anders aus Aktivisten der Zivilgesellschaft werden bespitzelt, bedroht und eingesperrt, Menschenrechtsorganisationen berichten von Folter, willkürlichen Verhaftungen, dem Verschwindenlassen von Inhaftierten, unfairen Gerichtsverfahren, Diskriminierung von Minderheiten und Frauen.

Aber mit welchem Ergebnis? Das jüngste Partnerschaftsabkommen ist eine vertane Gelegenheit. Die EU hätte entschiedener auf konkrete Verbesserungen der Menschenrechtssituation drängen müssen. Beispielsweise hätte sie sich eben deutlich gegen dieses inzwischen verabschiedete NGO Gesetz positionieren müssen. Dieses restriktive Gesetz bedroht direkt die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen.